Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, szanowna sprawozdawczymi!

Wydaje się, że umieszczenie w centrum tych zainteresowań młodzieży w celach średnio i długoterminowych to doskonały pomysł na to, jak rozwiązywać problemy. Wydaje się, że utrzymanie tendencji związanych z innowacją i postawieniem na technologie cyfrowe to dobry przykład szybkiego rozwoju Unii Europejskiej.

Wydaje się, że inwestycja w młodzież jest kluczowa, dlatego chciałem podziękować w imieniu także Komisji Edukacji za wszystkie działania, które mają na celu wspieranie działań z zakresu inwestycji w ludzi młodych.